Otóż tak naprawdę, jeśli się głębiej zastanowimy, to jest to jedynie dobry i ważny początek. Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią. Należy odpowiednio podzielić kompetencje pomiędzy instytucje czy nowo utworzone ważne wysokie stanowiska oraz ustalić polityczne zasady i reguły współdziałania. Chodzi także o to, aby utrzymać zasadę rzeczywistej równości między państwami członkowskimi, ale także między państwami członkowskimi a Unią. Ważne jest, aby nie zmniejszać znaczenia prezydencji sprawowanej przez poszczególne państwa członkowskie. Tylko zwarta i mówiąca jednym głosem Unia będzie miała należną jej pozycję w świecie. Pierwsze zebrane doświadczenia z minionych dwóch miesięcy budzą różne wątpliwości.